Panie Przewodniczący! Brutalne morderstwo Davida Kato, jednego z najbardziej znanych w Ugandzie obrońców praw człowieka, to wynik nienawiści do osób homoseksualnych. Nawet jeśli zabójca zostanie ukarany, pozostanie atmosfera nienawiści, usankcjonowana prawem dyskryminacja osób LGBT. Aż w 38 krajach afrykańskich homoseksualizm jest przestępstwem, w czterech zagrożonym karą śmierci. Unia Europejska aktywnie wspiera demokratyczne przemiany w Afryce. Nie możemy pozwalać, aby prawa człowieka były w tak drastyczny sposób łamane. Ile krwi musi się jeszcze przelać, ile osób musi zginąć, aby społeczność międzynarodowa wymusiła zmianę ustawodawstwa łamiącego prawa człowieka w Afryce? Trzeba przyjrzeć się także roli Kościoła, który zamiast szerzyć miłość i pokój, szczuje na osoby homoseksualne, głosząc bzdurną teorię, że homoseksualizm jest ciężką chorobą, którą trzeba leczyć.